Señora presidenta, solo un segundo para agradecer a los grupos políticos el trabajo que hemos hecho durante estos meses para conseguir traer hoy a esta Cámara este Acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Creo que podemos enviar un mensaje positivo. En un momento en el que el mundo se reordena, la Unión Europea puede mantener una cooperación fructífera con América Latina y el Caribe.